frú forseti ég mæli fyrir breytingartillögu við frumvarpið þar sem lagt er til að efnismálsgrein a liðar fyrstu grein bætist nýr málsliður svo hljóðandi ábyrgðir geta meðal annars verið ábyrgðaryfirlýsing fjármálastofnunar eða yfirlýsing fjármálamanns um sjálfskuldarábyrgð á endurgreiðslu námsláns ásamt vöxtum og verðtryggingu þess allt að tiltekinni fjárhæð ástæða þessarar breytingartillögu er í raun tæknilegs eðlis því að við gerð breytingartillögu við frumvarpið frá menntamálanefnd féll síðasti málsliður fyrstu grein frumvarpsins brott og nú er lagt til að hann verði settur inn aftur fyrstu grein hljóði því svo ef breytingartillagan verður samþykkt námsmenn sem fá lán úr sjóðnum skulu undirrita skuldabréfið við lántöku teljist þeir lánshæfir samkvæmt reglum stjórnar sjóðsins teljist námsmaður ekki lánshæfur getur hann lagt fram ábyrgðir sem sjóðurinn telur viðunandi þessa breytingartillögu er búið að samþykkja og við bætist þá þessi síðasti málsliður ábyrgðir geta meðal annars verið ábyrgðaryfirlýsing fjármálastofnunar eða yfirlýsing ábyrgðarmanns um sjálfskuldarábyrgð á endurgreiðslu námsláns ásamt endurgreiðslu námsláns ásamt vöxtum og verðtryggingu þess allt að tiltekinni fjárhæð